Señora presidenta, el turismo es uno de los mayores sectores de la economía europea y es un sector clave en potencias turísticas mundiales, como es España. La quiebra de Thomas Cook ha causado una crisis que ha afectado a muchos sectores, servicios y profesiones, sobre todo en las regiones insulares, donde la accesibilidad y la conectividad son cruciales. El impacto a nivel europeo ha sido enorme. La pérdida de conectividad y de múltiples puestos de trabajo reafirma que los Estados miembros se enfrentan a desafíos comunes, también en el turismo, y pone de manifiesto la necesidad de desarrollar una estrategia europea común para el turismo y de establecer mecanismos de prevención y gestión para proteger a los trabajadores, impulsar a nuestras empresas y velar por la seguridad de los pasajeros. Por eso, pedimos a la Comisión que tenga en cuenta la propuesta del Parlamento para establecer una línea presupuestaria única para el turismo sostenible, que revise la legislación para definir los derechos de los trabajadores en caso de insolvencia de la empresa. Y esperamos ansiosamente el anunciado paquete social del sector de la aviación.